Frau Präsidentin! Sieben westliche Balkanländer sind Beitrittskandidaten, und sie haben alle sehr unterschiedlich hart gearbeitet, um notwendige Rechtsvorschriften zu den Rechten der Frau und der Gleichstellung der Geschlechter zu verabschieden. Doch die tatsächliche Umsetzung dieser Rechte, die das Ziel haben, gelebt zu werden, bedarf in manchen Fällen schon noch einiger Schritte. Diese Länder sind auf ihrem Weg, wie schon gesagt, unterschiedlich weit gekommen. So wird einmal ein Land aufgefordert, Frauen in den politischen Entscheidungsprozess verstärkt einzubinden, oder es muss ein anderes Mal die Gleichstellung eingemahnt werden.

Was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass die erreichten Schritte auch wirklich deutlich hervorgehoben werden.